Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo, spoštovane gospe poslanke, spoštovani gospodje poslanci! Pri tej dodatni obrazložitvi se je, kot je bilo napovedano, omejujem samo na dodatno obrazložitev, v zvezi s kandidaturo za mesto sodnice višjega sodišča v Celju. Torej ni ravno običajno, da se predstavnik organa, ki, državnemu zboru predlaga, v izvolitev sodniško funkcijo, kandidate udeležuje plenarne seje, potem ko je postopek bil že predhodno opravljen, na mandatno-volilni komisiji, ki sem se je tudi udeležil. Prav tako ni običajno, ali pa ni prav pogosto, da bi predlagani sodniki ne bili izvoljeni, v parlamentu, v državnem zboru. Nazadnje se je tak primer zgodil, v zgodnih devetdesetih letih kot državni zbor, ni izvolil, predlagane kandidatke namesto vrhovne sodnice, kar je imelo za posledico, odstop, tedanjega prvega predsednika prvega sodnega sveta vrhovnega sodnika profesor doktor Boris Štrozarka, danes zdaj že pokojnega, in danes leta dva tisoč petnajst, smo pred tem glede na izid glasovanja o mandatno-volilni volilni komisiji, da se bo to zgodilo drugič. Tu se omejujem na na, izvolitve v sodniško funkcijo rednih sodnikov, in izpuščam primere izvolitev namesto ustavnih sodnikov in evropskih sodnikov in predsednikov vrhovnega, sodišča. Izvedba izvirnega postopka med kandidati za vstop v sodniško službo je po ustavi in zakonu pridržana izključno sodnemu svetu. Gre za organ, ki je plod ustavno zasnovanega načela delitve oblasti z vgrajenim sistemom zavor in ravnovesij kot nujnega pogoja za sobivanje vseh treh vej oblasti po načelih demokratične družbene ureditve. Vse to z namenom preprečevanja možnosti vrnitve v sistem enotne oblasti, ki smo se mu veliko večinsko odrekli, zato je po mojem mnenju nujna vzdržnost pri vsakokratni nevarnosti ali skušnjavi prekoračitve meja pristojnosti, posameznih organov. Torej sodni svet je, sodni svet je, pluralni organ, sestavljen iz, kot veste, vsi, petih članov, ki ste ji, ki so bili izvoljeni v državnem zboru izmed, vrst univerzitetnih profesorjev, odvetnikov in drugih pravnikov in po dovolj zapletenem volilnem, sistemu iz vrst sodnikov vseh stopenj, preostalih šest kandidatov, tem organom, se prav zaradi, zaupane pomembne naloge in funkcij, so seveda tudi zato urejene številne številne varovalke, recimo morate vedeti, da je vsaka, odločitev, pomembnejša odločitev sodnega sveta, med katere spada tudi izbira kandidatov sodniško funkcijo, mora biti izglasovana z osmimi glasovi od enajstih, prizadeti ali neizbrani kandidat ima, bomo možnost uveljavljanja, sodnega varstva pred, pred, pred sodiščem, upravnim sodiščem. Problematično se pa, lahko zdi, ko je, ko je recimo, se vstopi v položaj, ki je izključno v domeni, sodnega sveta, recimo presoja organa, ki ... Se opravičujem, če mi je čas iztekel, očitno da. Mogoče za konec, bom, zaključil, torej gre za kandidatko, to bi najraje povedal, ker so očitki bili tudi po medijih, da dajemo prednost kandidatki, ki, nima sodniških izkušenj. Mi nismo imeli nobene možnosti, da bi diskriminatorno obravnavali zunanjo kandidatko, ker so po zakonu, odvetniške izkušnje izenačene s sodniškimi, in po tem kriteriju pa prednost pred vsemi, oziroma izenačena s, protikandidatko, vendar z enaindvajsetletnimi, deli na pravniških delih po opravljenem pravosodnem izpitu v primerjavi s trinajstletnimi izkušnjami protikandidatke. Mogoče, torej gre za doktorico pravnih znanosti, ki ima objavljenih, osemintrideset bibliografskih enot, tudi upoštevaje, soavtorstvo in mentorsko delo. Gre za kandidatko, ki je pred kratkim dobila tudi povabilo s centra za, izobraževanje v pravosodju, da bo predavala na sodniških šolah in to sodnikom vseh stopenj. Vendar tej sodnici zdaj grozi, da bo spoznana v parlamentu za neprimerno za, funkcijo višje sodnice. Bili so tudi izpostavljeni določeni očitki njej namenjeni glede, sodelovanja pri ob ugotavljanju, pri, pogodbah pri pogodbah, v zvezi s TEŠ-em. Ti očitki so bili, ovrženi in nekako se je izpostavilo na mandatno-volilni komisiji kot, nasilni poglavitni očitek, ta načelu, kršitev načela.